Señor presidente. Señorías, esta es una pregunta oral que planteamos al Consejo y a la Comisión como expresión de una queja que el Parlamento quiere hacer a ambas instituciones. El parlamentarismo moderno —desde hace ya un cierto tiempo— no se caracteriza solo por la capacidad legislativa sino, sobre todo, también por el control al gobierno. Y en el control al gobierno los parlamentos tienen una herramienta fundamental en la creación de comisiones de investigación. No por casualidad el Tratado de Lisboa estableció que el Parlamento Europeo tenía precisamente capacidad de iniciativa legislativa —cosa que no tenemos en ninguna otra materia— en la elaboración de un reglamento sobre cómo tienen que funcionar así como sobre los poderes que deben tener la comisiones de investigación del Parlamento Europeo. Y esto se estableció en la Constitución europea, en los Tratados, para sustituir a una vieja norma, a un acuerdo institucional que regulaba desde el año 1995 las funciones del Parlamento en materia de investigación. El Parlamento Europeo, señorías, aprobó en el año 2014 su propuesta de Reglamento. Fue el llamado informe David Martin.